Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en Europe on l'a dit 30 millions de citoyens ne possèdent pas actuellement de compte bancaire. Donc soyons clairs, l'exclusion bancaire provoque et aggrave la spirale de l'exclusion sociale. Ses conséquences sont extrêmement graves. Or, les banques ont clairement leur part de responsabilités dans cette situation.

Ou plutôt, le système bancaire est extrêmement efficace pour ceux qui ont les moyens et extrêmement exclusif pour tous ceux qui ne les ont pas.